InvestEU reprezintă una dintre politicile principale ale Uniunii Europene, având ca scop, printre altele, atragerea investițiilor private ce vor fi garantate la nivelul Uniunii, astfel încât să fie oferită o siguranță sporită a investitorilor. Consecința firească a unei astfel de abordări o reprezintă un lucru simplu, și anume, o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni, realizată prin atingerea obiectivelor de convergență economică și socială, creșterea competitivității, încurajarea inovării, a digitalizării și utilizarea responsabilă a resurselor. Pornind de la experiența actuală, care ne arată că investițiile s au concentrat, însă, în anumite state membre, selectarea proiectelor finanțate prin InvestEU trebuie să țină cont de o repartizare geografică cât mai uniformă la nivelul tuturor statelor membre, pentru a evita riscul accentuării discrepanțelor de dezvoltare dintre regiuni.

InvestEU trebuie să le ofere un sprijin prin simplificarea procedurilor pentru finanțare, evitând birocrația excesivă, atât la nivel european, cât și la nivel național, în vederea încurajării competitivității. În același timp, este nevoie de creșterea atractivității proiectelor mai mici sau a celor de la nivel local, care au ca obiectiv maximizarea resurselor pe teren, prin crearea și sprijinirea extinderii clusterelor pentru inovare și dezvoltarea de produse inovative, competitive pe piețele internaționale.